Señora Presidenta, al no adoptar antes del 13 de diciembre de 2013 los actos delegados para especificar los criterios que determinen las sustancias que son alteradores endocrinos, la Comisión ha violado sus obligaciones legales. Considero que esto atenta gravemente contra la salud pública y que la Comisión solo está intentando ganar tiempo para la fabricación de dudas, en lo que, como sabemos, las grandes empresas del sector son expertas —podemos poner el ejemplo del glifosato—, permitiendo así que nada, ni siquiera nuestra salud —la salud pública— se interponga en los negocios de estas grandes empresas. La Comisión sabe que con esta actitud está permitiendo el envenenamiento del planeta y provocando dolor, sufrimiento y muerte. He votado a favor de este informe porque condena la decisión de la Comisión y espero que el Comisario asuma sus responsabilidades y actúe consecuentemente, y ya.